A múlt héten az Európai Bizottság egyik munkatársa kifogásolta, hogy az EU 17 tagállamában szabályozzák az energia kiskereskedelmi árát, és különböző intézkedéseket helyezett kilátásba az érintett tagállamok ellen. A megtámadott országok között van Magyarország is. A magyar hatóságok az elmúlt időszakban 20 kal csökkentették a rezsiköltségeket, és előírták, hogy a fogyasztók érthető tájékoztatást kapjanak. A Bizottság fenyegetőzése indokolatlan és ellentétes az európai joggal. A földgáz belső piacára vonatkozó irányelv nem csupán felhatalmazza a tagállamokat a fogyasztók védelmére, de erre kötelezi is őket. A magyar rezsicsökkentés pont erről szól, a fogyasztók védelméről. Súlyos hiba lenne tehát, ha a Bizottság túllépné a hatáskörét, szembekerülve nemcsak a tagállamok meghatározó részével, de az európai polgárokkal is. Az ilyen rossz nyilatkozatok tovább növelhetik az EU ból kiábrándultak számát, ami választások idején különösen rosszkor jön. Javaslom, a Bizottság ne a polgárok érdekeit védő tagállamokat akarja megfegyelmezni, hanem sokkal inkább a saját megfontolatlan munkatársait.